Señora presidenta, en la Revolución Sandinista, la lucha contra el tirano Anastasio Somoza sonó bien. En mi memoria está asociada a las canciones de Carlos Mejía Godoy, alegres, esperanzadoras. Hoy solo pueden escucharse con nostalgia. El Gobierno de Daniel Ortega destrozó estas partituras. Hoy, es reflejo corregido y aumentado de la dictadura que derrocó. Los acuerdos alcanzados en 2019 para buscar una salida pacífica, dialogada y duradera a una crisis sin precedentes, organizar unas elecciones libres y reanudar la convivencia han quedado en agua de borrajas. Y la responsabilidad del fracaso es de quienes promueven leyes como la de regulación de los llamados agentes extranjeros o la que, bajo la excusa de combatir el cibercrimen, santifica la censura ambas, flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua ambas profundizan en la deriva represiva denunciada por todo tipo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos.

Además, apoyo las sanciones a los jerarcas de este régimen criminal y el envío de una misión parlamentaria allí en cuanto sea posible. Aplaudo el compromiso de la Unión con los defensores de los derechos humanos, los medios independientes, la oposición democrática y cuantos trabajan allí por la paz y la convivencia. En definitiva, se trata de exigir el inmediato y total cumplimiento a Nicaragua de las cláusulas del Acuerdo de Asociación entre la Unión y los países de Centroamérica centradas en la defensa del Estado de Derecho.